herra forseti fyrirspurn mín er til hæstvirts samgönguráðherra sem snýr að fjarskiptasjóði sem myndaður var eftir sölu ríkisins á símanum og var veitt í það töluverðum peningum við vitum það jú nú að fyrsta útboð er í gangi sem betur fer á ýmsum málum sem fjarskiptasjóður á að koma að sama hvort það er þá gsm samband á þjóðveginum eða annað við vitum það líka virðulegi forseti að fjarskiptasjóði er ætlað að koma að því að koma betri háhraðatengingum til lítilla byggðalaga og sveita landsins það er að þeir fái að njóta þess að hafa háhraðatengingar eins og aðrir hvort sem það er nú adsl eða eitthvað meira ég hef áður sagt það virðulegi forseti að mér þótti það slæmt að það þurfti endilega að gera þetta eftir að búið var að selja símann ég hef áður gagnrýnt það hér hvað þetta tók langan tíma og var þeirrar skoðunar að ríkissjóður hefði átt að leggja pening í þetta fyrir lifandi löngu það er óþolandi misrétti sem fjöldi fólks á landsbyggðinni þarf að búa við hefur mátt búa við og býr við enn að hafa ekki aðgang að háhraðatengingum við getum tekið dæmi bara mismuninn sem varðar fyrir börn í skóla á þeim stöðum þar sem háhraðatengingar eru ekki eða ferðaþjónustu eins og til dæmis hjá bændum nú er þetta bara allt saman það sem ferðamaður krefst að hafa hvort sem það er gsm samband eða komast í háhraðatengingu og almennileg tölvusamskipti fjarskiptasjóður er sem sagt núna með fyrsta útboð í gangi spurning mín er hins vegar til hæstvirts samgönguráðherra

eins og hér segir með leyfi forseta verður fjarskiptasjóði heimilt að endurgreiða sveitarfélögum útlagðan kostnað við að koma upp háhraðatengingum ef þau kjósa að gera það fyrir eigin reikning tilefni þessara fyrirspurnar er umræða sem var á aðalfundi eyþings þar sem bæjarstjórinn í dalvíkurbyggð svanfríður jónasdóttir spurði fulltrúa frá samgönguráðuneytinu út í þetta en þeir gátu sem embættismenn ekki svarað þessu virðulegi forseti það er auðvitað vitað þekkt dæmi til dæmis úr hrísey fyrir mörgum árum að þar voru framtakssamir menn sem komu upp háhraðatengingu nánast fyrir eigin reikning spurning mín til ráðherrans er sem sagt þessi ef sveitarfélög kjósa að ganga hraðar í þetta geta ekki beðið eftir fjarskiptasjóði mun þá ráðherrann beita sér fyrir því að sveitarfélögin sem leggja út fyrir þessu í byrjun geti fengið það endurgreitt úr fjarskiptasjóði eftir einhver nokkur missiri þar